Trebuie să felicităm, și să le mulțumim în același timp, pe cei care au militat pentru rezultatul pozitiv din Irlanda.

Au permis să ne gândim în viitor, la un moment când Uniunea Europeană va constitui o voce puternică în discuția cu marile puteri ale lumii și această voce va vorbi în numele celor 27, sau mai multe, state membre.

2002. Vineri, vinerea trecută, s a încheiat procesul de adoptare a noului tratat. Spun că s a încheiat, pentru că eu consider că cetățenii Europei și au exprimat punctul de vedere, direct sau indirect. Polonia a anunțat că va ratifica imediat. Mai rămâne o singură persoană care consideră că trebuie să blocheze ratificarea acestui tratat, și asta în condițiile în care parlamentul țării pe care o conduce a ratificat tratatul. Sper ca președintele să țină cont de dorința cetățenilor din toate cele 27 de state membre, inclusiv din Republica Cehă, și să semneze ratificarea tratatului. Stimați colegi, viitoarea punere în vigoare a tratatului aduce în fața Parlamentului European noi responsabilități. Este nevoie ca Parlamentul să se pregătească pentru a putea îndeplini aceste responsabilități cât mai rapid, fără a provoca întârzieri în procesul legislativ. Exemplul de astăzi, cu scoaterea de pe agendă a celor două rapoarte referitoare la Fondul de solidaritate pentru cutremurul din Italia, este un exemplu concludent.